Ich möchte zwei Aspekte zum Thema Türkei anmerken. In der Regel wird über die ethnischen Konflikte gesprochen völlig zu Recht. Da gibt es einiges aufzuarbeiten und einiges zu beklagen.

Die türkische Regierung geht nach wie vor unter Umständen sogar mit Polizeigewalt gegen Gewerkschaften vor, die sich für ihre Mitglieder, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen.

Zu einer demokratischen Gesellschaft gehören also auch Arbeitnehmer und Gewerkschaftsrechte, für die ist auch zu streiten.

Wenn es so weitergeht, dass infolge von Privatisierungen in dem Maße Arbeitsplätze abgebaut und Industriezweige zerstört werden, sinkt einfach die Zustimmung der Menschen in der Türkei zu einem EU Beitritt. Da stehen wir in der Pflicht, auch die soziale Dimension der EU nach vorne zu tragen.